virðulegur forseti ég fagna þessari umræðu hún er löngu tímabær hér er gríðarlegt vandamál sennilega mesta vandamál sem nokkurn tíma hefur stafað að íslensku samfélagi vandamálið er hrunið en vandamálið er ekki síður sú langvarandi saga ekki lausna sem ríkisstjórnin hefur verið að reyna að bjóða upp á eftir hrun ég vil leyfa mér að rifja upp fyrsta málið í þessum langvarandi ekki lausnum sem var hið svokallaða frumvarp félagsmálaráðherra frá sumrinu tvö þúsund og níu sem átti að gera gagn en var svo tyrfið og torskilið að það hefur sennilega enginn getað nýtt sér það þar var meðal annars skilgreint og sú eina almennilega skilgreining á skuldum sem átti að fella niður voru skuldir vegna afleiðusamninga þar kom inn vísitala launa og atvinnustigs það átti að skipta út vísitölu verðtryggingar fyrir einhverja nýja vísitölu sem var byggð á alveg jafn fáránlegum eða jafnvel enn þá fáránlegri grunni en sú sem menn bjuggu við svona mál eru til þess fallin og voru til þess fallin að gera málið enn flóknara og að mínu viti einfaldlega sett fram í blekkingaskyni það var vitað þá og það er vitað núna hvað þarf að gera það var vitað þá vegna ástandsins að það þyrfti að fara út í almennar aðgerðir það væru þúsundir heimila sem mundu lenda í miklum vandræðum og það væri of dýrt og of tímafrekt að reyna að ætla sér að afgreiða hvert einasta einstaka mál eftir einhverjum leikreglum sem væri ekki enn þá búið að setja og menn vissu kannski ekki endilega hvernig ættu að vera málið fór því af stað mjög rangt og ég gleymi því ekki að það kom til mín stjórnarþingmaður og sagði geturðu komið þessum tillögum á framfæri við félagsmálanefnd ég legg ekki í að gagnrýna hana sjálfur ég sendi tillögurnar inn á félagsmálanefnd þær voru ekki teknar til umræðu ég gerði athugasemd við það hér í annarri umræðu í þinginu og óskaði þess að þær yrðu teknar til umræðu milli annars og þriðju umræðu í nefndinni þingforseti gerði hér hálftímahlé á fundi þá stóð upp sitjandi formaður félags og tryggingamálanefndar og sagði það tekur okkur nú ekki nema fimm mínútur að afgreiða þetta mál og afgreiddi það hér á fundi undir stiganum eins og hænur á priki þetta er saga þessara mála og það er komin tími til að þessi saga hætti og að það verði farið út í það að gera þetta af einhverju viti og ég fagna ræðu ögmundar jónassonar hæstvirtur ráðherra hér áðan um það sem hann er að gera mín tilfinning frá þeim fundi sem ég sat í morgun uppi í stjórnarráði er að hann er því miður enn þá að róa í aðra átt en hinir ráðherrarnir sem voru á fundinum en vonandi fara þeir að breyta sínu áralagi annað hvort síðar í dag eða á morgun eða um helgina það er vitað hvað þarf að gera það þarf að fara út í almennar aðgerðir og lækkun á verðtryggðum lánum þar sem hagsmunasamtök heimilanna hafa lagt til að það verði fjögur prósent þak á verðtryggingu frá því í janúar tvö þúsund og átta það þarf að stöðva nauðungaruppboð og það þarf að vinda ofan af þeim uppboðum sem hafa farið fram vegna ólöglegra lána það þarf að taka inn ákvæði í anda lyklafrumvarps lilju mósesdóttur fyrir fólk sem hefur einfaldlega gefist algjörlega upp á þessari flækju og kýs frekar að leigja sér íbúð einhvers staðar á raufarhöfn og búa þar en að taka þátt í því að vera kreist til æviloka með einhverjar greiðslur það þarf að koma á hér fyrningu á kröfum það þýðir ekki endalaust að hlaupa eins og jarmandi sauður á eftir tillögum réttarfarsnefndar sem hafa þannig viðhorf til manneskjunnar

fyrning á kröfum það er upptöku krafna verður að koma í gagnið það gengur ekki að það sé hægt að elta hér fólk fram á grafarbakkann með því að taka upp endalaust kröfur á það það er einfaldlega verið að binda fólk í skuldafangelsi ævilangt og útskúfa því úr samfélaginu síðan þarf í framhaldinu af því að beita sér fyrir því að verðtryggingin verði afnumin þetta er í annað skipti á tuttugu og fimm árum þar sem verðtrygging húsnæðislána er að gera þúsundir fjölskyldna í landinu gjaldþrota getum við ekki farið að reyna að læra af þeim lausnum og reyna að taka upp eitthvað annað í staðinn að skipta um gjaldmiðil segir einn háttvirtur þingmaður vissulega er það ein leið og ef það er góð leið fagna ég þeirri leið þær aðgerðir sem þarf hins vegar að grípa til og þeim hefur verið velt upp á fundum með forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar þær ganga gegn áhuga fjármálastofnana og þær ganga gegn samningi ríkisstjórnarinnar við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og á það hef ég bent bæði hæstvirtan fjármálaráðherra og forsætisráðherra og spurt hvort þau séu tilbúin til að taka þann slag sem þarf gegn þessum aðilum ég hef ekki fengið jákvætt svar við þeirri spurningu enn þá og á meðan svo er ekki verð ég einfaldlega að telja það að eins og ég sagði áðan aðrir ráðherrar í ríkisstjórnarinnar rói í aðra átt en hæstvirtur dómsmála og mannréttindaráðherra gerði hér áðan stjórnvöld þurfa að hafa kjark til þess að taka þennan slag þau hafa að vísu viðurkennt að þetta hafi ekki gengið upp og ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir það að viðurkenna það hér áðan en það þarf að hafa kjark til að taka þennan slag og það þarf að koma afgerandi yfirlýsing frá stjórnvöldum nú bara á allra næstu dögum um að það verði gert fólk hefur hér áhyggjur af mótmælum og ég er ekki síður þeirrar skoðunar að þau séu mjög mikið áhyggjuefni þau munu hins vegar hætta ef annað tveggja eða hvort tveggja að það verði gripið hér til afgerandi aðgerða til þess að hjálpa heimilunum í landinu og lagfæra þessa efnahagsstefnu og þessa skuldastöðu og hins vegar ef það verður boðað til kosninga það er það sem ég heyri hér úti líka að stjórnvöld hafi brugðist og það þurfi að skipta um fólk inni á alþingi við sem löbbuðum hér út úr þinghúsinu a mánudagskvöldið og fórum út á austurvöll í stað þess að láta flytja okkur í lögreglufylgd hér eitthvert út í tjarnargötu þau svör sem við fengum voru einfaldlega þessi að það þarf að skipta út fólki á þingi það eru til aðferðir til að gera það og þær heita kosningar þannig að ég legg til að við höldum áfram þessari vinnu og ég mun svo sannarlega mæta á mánudagsmorgunn á fund ráðherra uppi í stjórnarráði til að athuga hvernig þeim hefur miðað